Gospodine predsjedniče, nisam zamjenik, ja sam zastupnik, ali hvala Vam na tome što pokušavati uvijek biti tako prisutan i prijazan prema zastupnicima. Ono što želim naglasiti je svakako podrška koju želim dati gospođi Ferrari na ovom izvještaju zato što je zaista njen cilj približiti europske institucije građanima. Približiti europske institucije i sve ono što mi činimo, naš rad ovdje u Parlamentu, ali i u drugim institucijama Europske unije i to je zaista najbolji i jedini mogući ispravni način kako ponovno postići povjerenje naših sugrađana jer, stavimo ruku na srce, danas ideja Europe ipak ima ozbiljnih problema, a jedan od razloga je naš birokratizirani sustav. Ono što želim na kraju predložiti je maknimo iz našeg rječnika riječ transparentnost stavimo u naš rječnik riječ otvorenost To je po meni pravi izraz. Otvorenost naših institucija prema građanima i mogućnost da dođu do svih onih informacija koje su im potrebne.